var þeirri fyrirætlan lýst að koma á stöðugleika á gengi íslensku krónunnar tímabil mikils samdráttar stóraukins fjárlagahalla og mikillar aukningar opinberra skulda er framundan hugsanlegt er að mikið fjármagnsflæði úr landi leiði til þess að gengi krónunnar lækki enn meira en orðið hefur með verulega

vegna skuldsetningar heimila og fyrirtækja gæti slík gengislækkun valdið stórskaða fyrir efnahag þjóðarinnar og aukið á samdráttinn í efnahagslífinu í áætlun stjórnvalda til alþjóðagjaldeyrissjóðsins kemur fram

að beitt verið blöndu af hefðbundnum og óhefðbundnum aðgerðum stýrivextir hafa verið hækkaðir í átján prósent auk þess sem seðlabankinn er reiðubúinn að hækka stýrivextina enn frekar ef þörf krefur einnig verður beitt aðhaldi hvað áhrærir aðgang bankanna að lánum frá seðlabankanum með það að markmiði að ekki verði dregið um of á lausafé með þeim hætti þá hefur seðlabankinn lýst því að hann sé tilbúinn að nota hluta gjaldeyrisforðans til að koma í veg fyrir of miklar sveiflur í gengi krónunnar óvíst er hvort þessar aðgerðir einar og sér nægi til að koma í veg fyrir fjármagnsútflæði því er talið óhjákvæmilegt samkvæmt áætluninni að beita tímabundnum takmörkunum á gjaldeyrisviðskipti vegna fjármagnsviðskipta sem er efni frumvarps þessa gjaldeyrishöftum á fjármagnsviðskipti fylgja ýmis neikvæð hliðaráhrif því er

í frumvarpinu er lagt til að fram til þrítugasta nóvember tvö þúsund og tíu verði seðlabanka íslands heimilt að fengnu samþykki viðskiptaráðherra að setja reglur sem takmarka eða stöðva tímabundið tiltekna flokka fjármagnshreyfinga og gjaldeyrisviðskipti vegna þeirra seðlabankanum verður heimilt að grípa til slíkra aðgerða ef líkur eru á að neyðarástand kunni að skapast vegna mikils útflæðis á gjaldeyri miðast heimildin við sama tímabil og áætlun íslands um efnahagsstöðugleika vegna lánsumsóknar til alþjóðagjaldeyrissjóðsins tekur til þá er lagt til að ef seðlabankinn nýti heimildina með útgáfu reglna að fengnu samþykki viðskiptaráðherra að slíkar reglur komi til endurskoðunar að minnsta kosti á sex mánaðafresti í frumvarpinu er lagt til að seðlabankanum beri að tilkynna fjármálaeftirlitinu vakni grunur um að brotið hafi verið gegn lögunum eða reglum settum á grundvelli þeirra í frumvarpinu er fjármálaeftirlitinu jafnframt falin heimild til að leggja á stjórnvaldssekt vegna slíkra brota þá er lögð til breyting á refsiákvæðum það er lagt er til að fjármálaeftirlitið kæri öll meiri háttar brot á lögunum sem varða refsingu til lögreglu en teljist brot minni háttar er fjármálaeftirlitinu heimilt að ljúka þeim með álagningu stjórnvaldssekta viðurlagaákvæði frumvarpsins eru í samræmi við sambærileg ákvæði laga á fjármálamarkaði um viðurlög við brotum í fertugustu og fertugasta og fyrstu grein e e s samningsins er kveðið á um meginregluna um frjálst flæði fjármagns verði gripið til takmarkana á fjármagnshreyfingum sem frumvarpið veitir heimild til má telja að þær gangi gegn þessari meginreglu samningsins með vísan til skuldbindinga íslands samkvæmt samningnum er gert ráð fyrir að öðrum aðildarríkjum og eftirlitsstofnunum svæðisins verði tilkynnt um þessa þróun mála í tengslum við efnahagsaðgerðir íslenskra stjórnvalda jafnframt gera stjórnvöld ráð fyrir að grípa til verndarráðstafana samkvæmt fertugustu og þriðju grein samningsins sem veitir samningsaðilum heimild til slíks reynist það nauðsynlegt til að bregðast við ýmis konar erfiðleikum eða röskun á fjármagnsmarkaði viðkomandi aðildarríkis er það mat stjórnvalda að þær aðgerðir sem hugsanlega verður gripið til á grundvelli frumvarpsins falli undir fyrrgreint ákvæði og rétt sé að beita heimildum þess við slíkar aðstæður þá þarf einnig

voru viðtökur við því að sjálfsögðu mjög góðar og þakka ég fyrir það til vara þeir flokkar fjármagnshreyfinga

krónustöðum sínum fyrr en ella slíkt hefði annars vegar í för með sér ójöfnuð meðal aðila og myndi hins vegar leiða til þess að uppbygging gjaldeyrisforða landsins sem nýta þarf til að vinna á áðurnefndum krónustöðum tæki lengri tíma með takmörkunum á fjármagnsflutningum er geta aðila til að stofna til nýrra gjörninga takmörkuð horfur eru á að vöru og þjónustuviðskipti verði hagstæð á næstu misserum bæði vegna aukinnar framleiðslugetu útflutningsfyrirtækja

höft á fjármagnshreyfingar hafa því aðeins gildi að erlendur gjaldeyrir sem aflað er vegna útflutnings skili sér til landsins án slíkra takmarkana munu útflutningsfyrirtæki hafa hag af því að selja gjaldeyri til fjárfesta á hærra gengi en fæst á innlendum gjaldeyrismarkaði að byggja upp gjaldeyrisforða sem hægt er að nýta til að greiða niður krónulán og verðbréf sem erlendir aðilar eiga mun taka tíma því er lagt til að seðlabankinn fái heimild til að setja reglur í samráði við viðskiptaráðherra um skilaskyldu erlends gjaldeyris sem innlendir aðilar eignast fyrir seldar vörur og þjónustu eða á annan hátt ekki er gert ráð fyrir að gerð verði krafa um sölu á erlendum gjaldeyri heldur geti eigendur lagt hann inn á innlenda gjaldeyrisreikninga og þannig haft óheftan aðgang að þeim gjaldeyri vegna vöru og þjónustuviðskipta